Dziękuję panu sprawozdawcy Berndowi Lange za bardzo jasne i otwarte prowadzenie negocjacji pomiędzy komisjami Parlamentu Europejskiego, pomiędzy twórcami opinii.

Trzeba na pewno otworzyć rynek amerykański na eksport płynnego gazu do Europy, bo to daje nam szansę, ale równocześnie my na kontynencie europejskim musimy się zastanowić nad narzutami na wszystkie ceny energii na naszym kontynencie. Narzuty te są znacznie wyższe

I trzecia sprawa małe i średnie firmy a dostęp do zamówień publicznych po stronie amerykańskiej przydałby się osobny rozdział na ten temat. My wszyscy musimy się zabrać do promowania TTIP na kontynencie europejskim nasi obywatele ciągle jeszcze za mało o nim wiedzą i nie mogą być zaskakiwani.